Ich bin vor 20 Jahren zum ersten Mal in ein Parlament gewählt worden, und ich kann mich noch gut erinnern, dass damals internationale Organisationen wie Weltbank, FAO, UNO und auch WTO Absichtserklärungen abgegeben haben, dass in den nächsten 20 Jahren der Hunger in der Welt halbiert werden soll.

Die Ursachen dafür sind sehr unterschiedlich. Es gibt Länder, wo unfähige Regierungen wie in Zimbabwe aus der Kornkammer Afrikas ein Hungergebiet gemacht haben. Ein kommunistischer Herrscher hat es dort fertiggebracht, dass in diesem reichen Land Menschen Hunger leiden müssen, und wir schweigen dazu. Aber auch wir sind mitschuldig. Wir debattieren wochenlang, ja das ganze Jahr lang über das Klima in hundert Jahren. Die Menschen, die heute und morgen Hunger leiden, interessiert nicht das Klima in hundert Jahren, die möchten morgen etwas zu essen haben! Darauf haben wir keine Antworten. Ohne dass ich Zukunftsfragen vernachlässigen möchte, ist es eine Frage der Menschlichkeit, dass wir uns heute um die Menschen kümmern, die Hunger leiden.

Uns muss es doch als Weltgemeinschaft gelingen, dass wir viel schneller die Zahl derer abbauen, die Hunger leiden müssen. Wir bringen in jeden Winkel der Welt Waffen hin, und Lebensmittel bringen wir anscheinend nicht hin. Das ist ein Versagen der Weltgemeinschaft, das möchte ich hier anprangern, und wir müssen hier andere Antworten finden als die Antworten, die wir heute geben.